Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Monsieur le Ministre, évidemment qu'il nous faut un CFP ambitieux, un budget solide et des ressources propres mais j'apprends que vous vous apprêtez à réintroduire dans le budget des montants qui, jusqu'ici, étaient hors budget.

Seulement, si vous ne relevez pas les plafonds au prorata de ce que vous avez réintroduit dans le budget, c'est une double coupe à laquelle on peut s'attendre, parce que le Conseil, aujourd'hui, Monsieur le Ministre, ne peut pas dire quelles sont ses priorités négatives.

Je nous mets donc en garde ici on ne peut pas, aujourd'hui, avec le rapport SURE que nous avons voté, vouloir à la fois une stratégie 2020, les nouvelles compétences du traité de Lisbonne et un budget inférieur avec une double coupe. Sinon il en sera de la stratégie 2020 comme de la stratégie de Lisbonne un échec cuisant. Personnellement, je n'ai pas du tout envie d'assumer un échec cuisant de la stratégie

C'est très important.